Pani Przewodnicząca! W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami prób manipulowania opinią publiczną i wpływania na wyniki demokratycznych wyborów w Unii Europejskiej i poza nią.

Rosja rozwinęła strategię kłamliwej propagandy, której głównym celem jest osłabienie i rozbicie Unii Europejskiej, między innymi przez wspieranie tendencji antyeuropejskich i wzmacnianie partii nacjonalistycznych i populistycznych w poszczególnych państwach członkowskich i w państwach sąsiadujących. Przykro stwierdzić, ale również i na tej sali znajdują się przedstawiciele partii, którzy bronią tego postępowania Federacji Rosyjskiej. Przykład Ukrainy jest szczególnie wymowny. Pod wpływem kłamstw rozpowszechnianych przez kontrolowane przez Kreml media, fundacje, internetowe boty i armię trolli wielu obywateli państw unijnych uwierzyło, że to Ukraina ponosi odpowiedzialność za krwawą wojnę prowadzoną na jej terytorium przez Rosję. Pani Przewodnicząca! W obliczu tej wojny informacyjnej musimy zacząć działać natychmiast i zdecydowanie. Apeluję do Komisji Europejskiej i do przedstawicieli państw członkowskich o podjęcie działań zmierzających do wypracowania skutecznej strategii walki z tym zjawiskiem.